ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja og mæli fyrir minni hluta efnahags og skattanefndar frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja kemur nú fram í annað skipti frá ríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs frumvarpið náði ekki fram að ganga á síðasta löggjafarþingi vegna andstöðu flestra umsagnaraðila og stjórnarandstöðu þar sem við fyrstu sýn virtist vera um ríkisvæðingu atvinnulífsins að ræða frumvarpið hefur tekið miklum breytingum frá síðasta löggjafarþingi og er sumt þar sem til framfara horfir ágæt samvinna hefur verið um málið innan efnahags og skattanefndar en í ljósi þess hversu miklar breytingar meiri hlutinn leggur til við frumvarpið má færa fyrir því gild rök að eðlilegt sé að senda málið aftur út til umsagnar svo mikilvægt mál sem þetta þarf að fá vandaða efnismeðferð þannig að yfir vafa sé hafið að ekki séu mistök falin í lagasetningunni enn eru miklar efasemdir um frumvarpið hjá aðilum sem gegna lykilhlutverki í endurreisn íslensks efnahagslífs í samvinnu við stjórnvöld má þar nefna alþýðusamband íslands samtök atvinnulífsins viðskiptaráð íslands og stjórnendur ríkisbankanna þriggja eins og áður sagði er þess vegna mikilvægt að á milli annars og þriðju umræðu fjalli nefndin aftur efnislega um málið í samráði við helstu hagsmunaaðila það hlýtur að vera keppikefli stjórnvalda á tímum sem þessum að eiga sem víðtækast samráð meðal annars við aðila vinnumarkaðarins og að sem mest sátt ríki um þær aðgerðir sem frá stjórnvöldum koma á tímum gjaldeyrishafta og þegar ríkið fer með eignarhald fjármálafyrirtækja sem eru með um níutíu prósenta markaðshlutdeild þarf að tryggja að viðskiptalíf og stjórnmál blandist ekki um of sagan kennir íslendingum að slík tengsl eru vægast sagt varhugaverð og ekki er svo ýkja langt síðan almenningur fékk húsnæðislán á grundvelli flokksskírteinis og það sama má segja um innflutning á atvinnutækjum gjaldeyrishöft voru sett á í kjölfar kreppunnar miklu í upphafi fjórða áratugs síðustu aldar það tók þjóðina hálfa öld að vinna sig út úr þeim gjaldeyrishöftum þess vegna er nauðsynlegt að ísland vinni sig sem allra fyrst út úr höftum í ljósi þeirrar reynslu á gjaldeyri og að frjálsræði komist á að nýju í rekstri fjármálastofnana í þessu ljósi er varhugavert að gera ráð fyrir að einungis einn ráðherra skipi stjórn hins nýja eignaumsýslufélags ekki eru dregin í efa heilindi þess fjármálaráðherra sem nú starfar en það er ekki við hæfi að alþingi setji lög á grundvelli persónu fjármálaráðherrans það að ráðherrann einn komi að skipun á stjórn félagsins sem er falið mjög vítt valdsvið samkvæmt frumvarpinu felur í sér hættu á því að pólitískir samherjar verði skipaðir í stjórn félagsins alþingi íslendinga á ekki að samþykkja löggjöf sem felur þessa hættu í sér þess vegna er mikilvægt að fleiri en einn aðili komi að skipan stjórnar félagsins því leggur minni hlutinn það til að minnsta kosti þrír af fimm stjórnarmönnum hafi íslenskan ríkisborgararétt sem ég mun kom nánar að hér á eftir auk þess sem mistök hæfnisnefnd mun fara yfir þá aðila sem eiga að sitja í stjórn félagsins mikilvægt er og það verður seint ofmælt að við endurskipulagningu fyrirtækja sé faglegra vinnubragða gætt í hvívetna til að draga megi úr óhjákvæmilegri gagnrýni sem upp hlýtur að koma frá samkeppnisaðilum á markaði og starfsmönnum fyrirtækjanna sjálfra að sama skapi tekur minni hlutinn undir ábendingu ríkisendurskoðunar um að reglur um sölu á eignarhlutum ríkisins í hlutafélögum verði lögfestar fremur en að byggja í því efni á reglugerð skýrt þarf að liggja fyrir hvernig félagið mun standa að sölu eignarhluta í atvinnufyrirtækjum framsóknarflokkurinn hefur lagt fram ítarlegar tillögur í efnahagsmálum á undanförnum mánuðum því miður hafa stjórnarflokkarnir ekki gert þær tillögur að sínum og í raun má segja að þörfin á róttækum aðgerðum í efnahagsmálum hafi aldrei verið eins knýjandi og í dag tækifæri íslands til að sigla út úr ólgusjó kreppunnar eru einnig mikil en núverandi stjórn hefur hins vegar ekki séð til lands í þeim efnum því miður verði ráðist í tillögur framsóknarflokksins má færa fyrir því gild rök að íslendingar verði fyrstir þjóða komnir í uppbyggingarstarf á ný reyndar hangir fleira á spýtunni en aðgerðir í þágu heimila og fyrirtækja ógnvænlegt er ef alþingi íslendinga ætlar að staðfesta icesave ríkisábyrgðina án þess að hafa kynnt sér til hlítar hvað slíkt þýði fyrir íslenskt samfélag til lengri tíma litið

leitt til óhóflegrar skuldsetningar og séu hvorki skilvirk þegar kemur að endurskipulagningu rekstrar né fjármálastjórn að mati minni hlutans þarf því að koma í veg fyrir að eignaumsýslufélagið verði áhættusamur þáttur í hinni erfiðu fjárhagslegu stöðu sem vinna þarf úr á næstu árum við þær aðstæður sem nú eru í íslensku efnahagslífi þar sem undantekningartilfelli geta orðið að venjum er mikilvægt að vandað sé til verka kallað er á nýjar og auknar kröfur á hendur stjórnendum opinberra fyrirtækja því væri rétt að mati minni hlutans eins og áður sagði að koma á fót sérstakri tilnefningarnefnd sem hefði það hlutverk að finna tilvonandi stjórnarmenn og meta hæfi þeirra niðurstöður nefndarinnar yrðu að því búnu lagðar fyrir ráðherra í tilnefningarnefnd ættu sæti fulltrúi ráðherra og fulltrúar frá aðilum vinnumarkaðarins eftirlitsstofnunum og háskólasamfélaginu þá telur minni hlutinn að brýnt sé að ríkið setji sér skýra eigendastefnu gagnvart eignaumsýslufélaginu eftirfarandi málaflokkar þurfa að vera skýrt afmarkaðir markmið eignarhaldsins skuldbindingar ríkisins í dag og í framtíðinni rammi um starfsemina sem slíka hverjar séu helstu skyldur og hlutverk stjórnarinnar hvernig upplýsingaflæðinu eigi að vera háttað og í hvaða tilvikum ríkið megi beita eigendarétti sínum umfram aðalfundi í ljósi framangreinds telur minni hlutinn það ekki forsvaranlegt að samþykkja frumvarpið í núverandi horfi og undir þetta ritar birkir jón jónsson eins og háttvirtur frummælandi meiri hlutans benti hér á

og samstarfið innan nefndarinnar hefur verið með ágætum en ég vek athygli á því að við þessa annarrar umræðu sem er aðalumræða um þetta mál þá liggur ekki fyrir skýr skilningur þessara helstu hagsmunaaðila aðila vinnumarkaðarins meðal annars um tilganginn með þessu frumvarpi og upphafið var þannig og sem var misskilið af mörgum hugsanlega var það að um mögulega ríkisvæðingu væri að ræða til þess að þetta eignarhaldsfélag ætti að fara og taka yfir hlutafélög sem væri í viðskiptum við bankana og væru orðin skuldug við lögðumst harðlega gegn þessu framsóknarmenn á sínum tíma ásamt helstu hagsmunaaðilum í samfélaginu sem fjölluðu um þetta mál

og nú á og það horfir til framfara að leysa vanda fyrirtækjanna innan veggja bankanna það á sem sagt ekki að rífa þau þaðan út jafnvel ósætti við stjórnendur og eigendur þeirra heldur á að vinna að lausnum vandans innan bankanna þetta félag á eins og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar nefndi hér fyrst og fremst að einbeita sér að ráðgjöf að það verði sanngjörn og réttlát meðferð gagnvart skuldugum fyrirtækjum þannig að ekki vakni tortryggni í samfélaginu en það er þetta ákvæði sem ég hef áhyggjur af sem fjallar um undantekningartilvikin að stjórn félagsins að félagið megi taka yfir skuldsett fyrirtæki í undantekningartilvikum það er mjög rík valdheimild sem þessi stjórn hefur því við lifum vissulega á undantekningartímum og áhyggjur mínar snúa að því að stjórn þessa félags geti rökstutt jafnvel með óyggjandi hætti að við lifum á undantekningartímum og hér sé þess vegna um undantekningaraðgerðir að ræða sem væri hægt að réttlæta í ljósi ástandsins og ég hefði í raun og veru ekki miklar áhyggjur af því ef ég hefði vissu fyrir því að stjórn þessa félags í lögum samkvæmt lagatexta væri fagleg algjörlega

umræðu að sérstök tilnefningarnefnd fari yfir og finni hæfa einstaklinga og í þessari tilnefningarnefnd væri fulltrúi ráðherra fulltrúi frá háskólasamfélaginu og aðilum vinnumarkaðarins sem færu mjög faglega yfir það að finna hæft fólk til þess að sitja í stjórn þessa félags ég einfaldlega sé ekki rökin gegn því að það sé slæmt fyrir fjármálaráðherra sama hver hann verður að fá slíkar tilnefningar og síðan getur þá ráðherrann á grundvelli þeirra tilnefninga jafnvel verið ósammála mér þá skal ráðherrann líka takast á við þá umræðu að hafa ekki farið að ráðum mjög faglegra aðila varðandi skipan í stjórn á þessu félagi sem mun geta haft veruleg völd í íslensku samfélagi til lengri tíma litið því eins og ég sagði ef menn túlka þessi undantekningartilvik í ljósi þess að við lifum í undantekningarástandi þannig að menn fara að taka yfir fyrirtæki í miklum mæli þá er mikilvægt að þarna sé vandað til verka og þó að hæstvirtur fjármálaráðherra sé eflaust ágætur embættismaður og ráðherra þá finnst mér ekki hægt að við afgreiðum lög héðan frá alþingi íslendinga á grundvelli persónu ráðherrans því það getur einhver allt annar ráðherra verið kominn við völd í næstu viku þess vegna verðum við þingmenn að ganga haganlega frá þessu og ég minni á það að þegar við afgreiddum lög um seðlabanka íslands þá lögðum við framsóknarmenn mjög mikla áherslu á það að seðlabankastjórinn yrði ráðinn á faglegum forsendum það var sérstök nefnd látin fara yfir hæfni umsækjenda sem sóttu um það starf og skilaði niðurstöðu í þeim efnum til þess eins og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar benti réttilega á hér að minnka tortryggnina í samfélaginu og reyna að ná sem víðtækastri sátt um aðgerðir stjórnvalda hverju sinni og þess vegna er það svo mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að geta vitnað í það að hún hafi farið eftir ráðleggingum faglegrar nefndar sem lagði ákveðna hluti til ef hæstvirtur ráðherra er ósammála nefndinni varðandi val á mönnum í stjórn þessa félags þá hlýtur hann að leggja þau rök á borðið

og að sjálfsögðu tökum við síðan efnislega afstöðu til þess en eins og frumvarpið lítur út núna þá finnst mér það ótækt að við afgreiðum það að þessu leyti til að þetta sé einungis undir einum ráðherra komið hvernig þessi valdamikla stjórn verður skipuð ég ætla ekki að hætta að vara við því sem við höfum upplifað á undangengnum áratugum sem eru tengsl viðskiptalífs og atvinnulífs og flestir stjórnmálaflokkar eiga sína sögu í því ég dreg ekki dul á það við hljótum í dag öll að róa að sama marki í þeim efnum að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig þá er það enn og aftur sú hætta sem ég nefndi hér áðan að það sé undir einum ráðherra komið hvernig þessi stjórn verður skipuð þá finnst

frumvarpi þannig að við verðum á mjög viðkvæmum tímum þegar ríkið er allt of yfir um kring á fjármálamarkaðnum með níutíu prósenta markaðshlutdeild eða að eignast vel flest fyrirtæki og atvinnustarfsemi í landinu þá verðum við að gjöra svo vel og ganga hægt um gleðinnar dyr og við verðum að vera með einhverja varnagla fyrir því að viðskiptalífið og pólitíkin fari ekki að tengjast órjúfanlegum böndum á ný við þurfum að skera á þessa líflínu ef hún er þá einhver í dag að öðru leyti vil ég leggja það til sem innlegg hér í þessa umræðu því ég vonast til þess að þessi fyrirtæki sem ríkið mun eignast verði vonandi seld einhvern tímann og þá vonandi með gagnsæjum hætti og í gegnum árin hefur þetta verið þannig að einstakir ráðherrar hafa haft reglugerðarvald til þess að útfæra söluna sem sagt að búa til leikreglurnar og ég tel í ljósi sögunnar í ljósi þess hvernig við höfum horft upp á mál þróast í öðrum löndum að það sé mikilvægt að alþingi íslendinga komi að því hvernig þessar reglur eru settar og að alþingi lögfesti reglurnar gagnvart söluferlinu þannig að það sé yfir vafa hafið og vonandi þá í breiðri sátt og samstöðu ríkisendurskoðun hefur bent okkur á það að það væri heppilegast að gera það með þessum hætti og ég nefni það hér í þessari umræðu vegna þess að við erum að stíga fyrsta skrefið í þessari endurreisn og óhjákvæmilega mun það gerast örugglega í einhverjum tilvikum að ríkið mun taka yfir einhvern rekstur hvort sem það er inni í þessu félagi eða með einhverjum öðrum hætti mér finnst óraunhæft að halda annað þá þurfum við að horfa fram á veginn vonandi getum við komið þessum fyrirtækjum sem fyrst út á markaðinn aftur en þá þurfa leikreglurnar að vera alveg skýrar í þeim efnum það kannski kemur spánskt fyrir sjónir af hverju lagt er til í þessu og tilkynnt að breytingartillögur um það að tveir af fimm stjórnarmönnum í þessu félagi verði með íslenskan ríkisborgararétt það er einfaldlega sú sjálfsvirðing sem ég tel að við íslendingar þurfum að hafa í þeirri endurreisn sem framundan er íslendingar eiga að koma að uppbyggingu þjóðfélagsins að nýju og þetta segi ég í ljósi þeirrar umræðu og þeirra áherslna að jafnvel eingöngu útlendingar eigi að koma að þessu félagi meira eða minna við höfum horft á það undanfarnar vikur og mánuði að við höfum fengið norskan seðlabankastjóra við höfum fengið sænskan efnahagsráðgjafa við höfum fengið franskan rannsóknarmann allt mætasta fólk og norskan leiðsöguhund segir háttvirtur formaður helgi hjörvar og ég óska honum til hamingju með það sem stendur sig vel og allt er þetta ágætis fólk já og hundurinn líka en það sem ég vil leggja áherslu á í þessu endurreisnar og uppbyggingarstarfi sem framundan er að við verðum líka að treysta á okkur sjálf að einhverju leyti

og jafnvel aðila inn í þessa stjórn erlendis frá til þess að tryggja að fólk komi sem víðast frá en ég hef þá trú að það verði samt á endanum fyrst og síðast við íslendingar sem þurfum að vinna okkur upp úr þessu og þar af leiðandi megum við ekki að öllu leyti leggja allt okkar traust á ágæta erlenda sérfræðinga ég verð ekki einn af þeim sem mun halda því fram þegar sögubækurnar verða skrifaðar eftir nokkur ár og bankahrunið gert upp að allt fólk sem starfaði í íslenskum bönkum sé slæmt fólk þar er fullt af afbragðsfólki sem vann af heilindum en hins vegar er ljóst að einhverjir aðilar fóru mjög óvarlega svo vægt sé til orða tekið

hér eignarhaldsfélag sem yrði nær algjörlega stýrt af erlendum aðilum svo ágætir sem þeir kunna að vera það er í ljósi þess sem ég legg þetta fram til umræðu í nefndinni núna milli annars og þriðju umræðu við þurfum að fara mjög ítarlega yfir þetta mál til viðbótar og ég tel að það frumvarp sem er nú reyndar orðið opinbert að við þurfum að fá umsagnir frá þessum helstu hagsmunaaðilum sem ég nefndi hér áðan aðilum vinnumarkaðarins og jafnvel þeim sem starfa í þessum bönkum í dag og fleiri aðilum til þess að koma í veg fyrir það að við endurtökum einhverjar vitleysu sem hafa því miður verið gerðar á undangengnum vikum og mánuðum í lagasetningu við eigum að stuðla að vandaðri lagasetningu hér á landi og þetta mál er af þeirri stærðargráðu að við þurfum að vanda hér vel til verka og ég er mjög ánægður með það samstarf sem hefur átt sér stað innan nefndarinnar en hversu gott sem samstarfið kann að vera í málum sem þessu þá leiðir það ekki alltaf til þess að menn geti komist að einróma niðurstöðu ég á einfaldlega eftir að sjá það þegar við skoðum þessi mál betur af fullri sanngirni að það geti verið heppilegasta fyrirkomulag að fjármálaráðherrann einn hver sem hann er eigi að skipa fimm manna stjórn yfir þetta valdamikla félag það einhvern veginn samræmist ekki þeirri lýðræðishugsun sem ég hef heyrt svo marga stjórnmálamenn tala fyrir á undangengnum mánuðum fyrir kosningar og eftir kosningar

hvað töpum við á því að skipa faglega nefnd sem meira að segja fulltrúi ráðherra mætti eiga sæti í sem mundi fara og leita jafnvel auglýsa eftir þeim sem vildu vera í stjórn þessa félags og leggja mat á hæfi viðkomandi einstaklinga og ráðherrann tæki síðan afstöðu út frá því ég held að það væri miklu heppilegra ekki síst fyrir hæstvirtan ráðherrann sjálfan sem situr undir því ámæli dag

og þetta mundi þar af leiðandi veita hans andstæðingum kjörið vopn í því að setja einhvern tortryggilegan blett á skipan þessarar stjórnar og mér finnst í raun og veru samstarfið innan nefndarinnar hafa verið hafið yfir flokkspólitískar línur við höfum öll verið að reyna að leggja okkar að mörkum í þessu og háttvirtur formaður nefndarinnar hefur tekið tillit til allra okkar sjónarmiða en mér þykir miður ef þetta sjónarmið hvernig sem við útfærum það fleiri aðilar komi að skipan í stjórn þessa félags ef það verður ekki ofan á ég í raun og veru fer fram á málefnalegu umræðu um það af hverju ráðherrann á einn að koma að þessu og hleypa engum öðrum að því eins og þessi breytingartillaga hljómar það er ef hún yrði flutt við þriðju umræðu um málið og ég legg fram sem hugmynd á milli annars og þriðju umræðu þá er einungis hér um tilnefningar að ræða í raun og veru hugmyndir til ráðherra sem hann getur svo síðar meir í ferlinu samþykkt eða hafnað en þá höfum við þó eitthvað faglegt mat í höndunum frá einhverri nefnd sem hefur ráðist í það að skoða það faglega hvaða einstaklingar væru heppilegastir í svo viðamikið verk sem það er að stýra þessu fyrirtæki þannig að eins og ég segi hér hér er

sem auðvelt er að færa rök fyrir einhverjum undantekningarákvörðunum fyrir yfirtöku á hinum og þessum fyrirtækjum ef það er gert á grundvelli stjórnmálanna af einhverjum pólitískt kjörnum fulltrúum þá fer það að verða eins og áður fyrr þegar fólk fékk húsnæðislán á grundvelli flokksskírteinis ég trúi því ekki að við viljum upplifa aftur slíka tíma og ég trúi því ekki fyrr en ég tek á því að menn munu skipa í þessa stjórn með þessum hætti ég ætla ekki að fullyrða það hér eins og ég sagði hæstvirtur fjármálaráðherra er án efa ágætis maður en eins og ég segi þetta er mál sem við þurfum að ræða mun betur í efnahags og skattanefnd um leið og ég þakka þetta samstarf og bið háttvirta nefndarmenn hina átta sem eru ekki með mér á þessu áliti að hugleiða það hvort við værum í raun og veru ekki að gera hæstvirtur fjármálaráðherra mestan greiða með því að koma einhverju faglegu ferli af stað í kringum skipan þessarar stjórnar því þessi stjórn og þetta félag mun hugsanlega þurfa að taka mjög erfiðar og umdeildar ákvarðanir og ég vona svo sannarlega að það komi ekki í hlut stjórnmálamanna eða aðila sem eru nátengdir stjórnmálaflokkunum að taka slíkar ákvarðanir því sporin hræða í þeim efnum og ég tel að ef vel heppnast í þessu og þetta verður einungis apparat sem mun með hóflegum hætti veita bönkunum ráðgjöf og tryggja að það sé sanngjörn og réttlát meðferð hjá skuldurum skuldugum fyrirtækjum hér í þessu landi þá er þetta mál af hinu góða vissulega því tilgangurinn núna er allur annar heldur en það

í dag að það var rétt að það mál fór ekki í gegn á sínum tíma og þar af leiðir þurfum við að hugsa þetta mál mjög vel líka hvort við getum náð einhverri sameiginlegri lendingu í þessum efnum ég vona það og miðað við það

þetta frumvarp sem er enn í meðförum nefndarinnar um leið og ég þakka öllum samnefndarmönnum fyrir gott samstarf í þessu og það mættu fleiri mál vera meðhöndluð með þessum hætti hér á alþingi íslendinga innan nefnda og formaðurinn á bara réttilega hrós skilið fyrir það því við erum

frekar en að við hér þurfum að hlusta á ýmsar yfirlýsingar ráðherra ríkisstjórnarinnar sem virðist í sumum málum geta gefið út dagskipanir og þá fara málin nær óbreytt í gegn og þannig eigum við að vinna á vettvangi þingsins og þetta fyrsta mál eða eitt af fyrstu málum sem efnahags og skattanefnd tekur fyrir lofar bara góðu í þeim efnum og ég hlakka til vinnunnar á milli annars og þriðju umræðu um þetta mál